Trebuie însă să fim atenți să nu lovim și mai tare în oamenii care sunt acum în stradă, în cei ale căror drepturi au fost călcate în picioare de Orbán, de Băsescu și de Borisov. Eu cred că tocmai acești lideri politici cu valențe dictatoriale ar trebui puși în discuție. Cred că ar trebui să discutăm mult mai serios despre regimurile lui Traian Băsescu, ale lui Viktor Orbán și ale lui Boyko Borisov. Cred că Europa are viitor dacă democrația în Europa va fi apărată.